Rzeczywiście jest tak, że dzisiaj wszyscy mają pełny worek dobrych rad dla Ukraińców. Przypomnijmy sobie, że przez wiele miesięcy, a nawet lat, Ukraińcy nie mieli tutaj wielu przyjaciół. Kiedy Janukowycz odmawiał poparcia dla umowy stowarzyszeniowej, to korki od szampana wystrzeliły nie tylko w Moskwie, ale również w kilku europejskich stolicach. Ja pamiętam, jak ci, którzy chcieli, żebyśmy dali Ukraińcom jasną europejską perspektywę członkostwa nie stowarzyszenia, ale członkostwa jak ci, którzy to proponowali, spotykali się na tej izbie z wielkim oporem, więc jeśli dzisiaj dajemy rady Ukraińcom, to przede wszystkim zobaczmy, co my im zaoferowaliśmy, jak niejasna i niekonkretna była oferta umowy stowarzyszeniowej.